Signor Presidente, onorevoli colleghi, ma, solidarietà ai lavoratori che perdono il posto, ma non sta scritto da nessuna parte che se l'informazione non è di una televisione pubblica non è un'informazione corretta anzi, io porto il caso italiano.

Però io penso alla RAI, la televisione pubblica italiana che è un serbatoio di amici, di cugini, di cognati, di conoscenti, di raccomandati di ogni genere, 13 mila dipendenti, un debito di non so quante centinaia di milioni di euro, un canone televisivo pubblico di 113 euro a testa. Qualcuno in questo Parlamento pensa che la libertà di informazione in Italia sia garantita dalla televisione pubblica RAI? Non so come funzionassero le cose in Grecia, però un po' più di privato, un po' più di energia, un po' più di freschezza e un po' meno raccomandazioni nelle televisioni pubbliche penso che farebbero bene. Spero riapra la televisione pubblica tedesca, spero che salvando il posto ai lavoratori invece chiuda la RAI o quantomeno venga ceduta a dei privati che farebbero informazione sicuramente più seria e più importante per i cittadini italiani.